Jelenleg a műtrágyák belső piacon való rendelkezésre állására vonatkozó jogszabályi keret szinte kizárólag bányászott, vagy vegyileg előállított szervetlen agyagokból készült műtrágyákra vonatkozik. A javaslattervezet egy jogszabály helyébe lép, és a termésnövelő termékek szélesebb választékát fogja magában foglalni, megnyitva az egységes piacot a szerves vagy másodlagos nyersanyagokból készülő termésnövelő termékek szabad forgalmazása előtt.

Természetesen ezek az anyagok a mezőgazdasági termelés számára elengedhetetlenek, de mint minden mást, ezeket is túl lehet adagolni. Éppen ezért az elővigyázatosság elvét szem előtt kell tartanunk, és a precíziós gazdálkodást kell erősítenünk. A jelentés e téren is kihangsúlyozza a bizottsági javaslatot, ezért a szavazatommal támogattam.